pantaði leyfi og heimildir til framkvæmda svona eftir því sem mönnum þætti ástæða til þar á meðal ríkisábyrgðir á lán frá ríkinu og þessi saga er vel þekkt en maður hefur verið að vona að þetta væri liðin tíð og að landsvirkjun þyrfti að hegða sér með hliðsjón af aðstæðum og nútíma viðhorfum hvað er við hæfi í mannlegum samskiptum og hvernig á að koma fram við landeigendur og jarðeigendur og aðra slíka hafi þau skilaboð ekki komist til stjórnenda landsvirkjunar enn eru hægt heimatökin að láta þau berast þangað því að nú vill svo til að landsvirkjun heyrir alfarið undir ríkið og hæstvirtur fjármálaráðherra fer með eigendavaldið fer með eigendaábyrgðina fyrir hönd ríkisins framganga landsvirkjunar nú í undirbúningi að virkjunum í neðri geta þjórsár vekur auðvitað mikla athygli til dæmis það að það er ekkert farið að tala við landeigendur og rétthafa á svæðinu meðan undirbúningur er settur á fulla ferð og boðin út hönnun mannvirkja á landi í einkaeigu hvers eigendur eru andvígir framkvæmdunum og hafa ekki samið um að láta sitt land undir þær ég skil satt best að segja ekki hvernig menn geta hegðað sér með þessum hætti og allra síst opinbert fyrirtæki og þess vegna hljótum við að spyrja eins og ég geri hér i fyrirspurn hvort þessi framganga fyrirtækisins sé með stuðningi og velvilja hæstvirtur ráðherra nú liggur fyrir mikil og vaxandi andstaða heima fyrir við þessar framkvvæmdir þegar útfærsla virkjananna liggur fyrir með þremur stórum uppistöðulónum og hærri lónhæð en áður var gert ráð fyrir og miklu meiri landspjöllum þá af eðlilegum ástæðum fer andstaða á svæðinu mjög harðnandi það verður ekki séð að það hafi nein áhrif á landsvirkjun og eða þann sem eigendaábyrgðina ber að þessi staða er uppi í málinu ég spyr því hæstvirtur ráðherra fyrstu hyggst ráðherra beita sér fyrir því að landsvirkjun láti af frekari virkjanaundirbúningi í neðri hluta þjórsár í ljósi andstöðu landeigenda og fleiri heimamanna annar telur ráðherra við hæfi að landsvirkjun bjóði út hönnun mannvirkja á landi í einkaeign sem ekki hefur verið samið um afnot af eða um bætur fyrir og þegar ljóst er að landeigendur eru framkvæmdunum andvígir ég vil fá alveg skýr svör um það hvort þessi framganga er með stuðningi og blessun ráðherra og það dugar ekki fyrir hæstvirtan ráðherra að ætla að reyna að skjóta sér á bak við einhverja stjórn eða einhverja aðra slíka sem hann sjálfur handvelur nú fyrir fyrirtækið ábyrgðin eigendaábyrgðin er á herðum hæstvirtur ráðherra og hann skal veskú svara skýrt